Het is opvallend dat de Raad en de Commissie in hun verklaring niet gesproken hebben over het radicale islamisme dat nochtans de kweekvijver en de voedingsbodem vormt voor het internationale terrorisme. En als wij om redenen van politieke correctheid die waarheid niet meer onder ogen durven zien, is elke aanpak van tevoren gedoemd om te mislukken. De Commissie en het Parlement leggen de nadruk op de eerbiediging van de burgerrechten en dat is noodzakelijk en terecht. Maar het gevaar is dat wij ons verliezen in formalisme en dat is wat wij gezien hebben in het debat over het terrorist finance tracking program